Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim!

Fontos, hogy az emberi jogok iránt oly érzékeny Európai Unió figyelme ne legyen szelektív, és amikor nemzeti tragédiák sorára tekint, ne alkalmazzon kettős mércét.